Vous nous expliquez qu'il faut imposer aux entreprises des quotas au motif que les conseils à dominance masculine risquent nettement plus d'être marqués par un conformisme étriqué. Je n'aurai pas le temps de discuter ici de la forme le principe absurde des quotas.

Eh bien, en matière de stéréotypes discriminants, vous vous posez bien là! Mes chers collègues, l'économie européenne est en train de s'écrouler, le monde est de plus en plus dangereux, les grosses sociétés cotées en bourse nous flouent, délocalisent, font pression sur les gouvernements, pratiquent le dumping fiscal, social, environnemental et mettent des milliers de gens, d'hommes et de femmes, au chômage.

Vous voyez bien que la diversité des sexes n'entraîne pas mécaniquement la diversité des idées.